virðulegi forseti ég vil hér við þriðju umræðu þessa máls koma inn á eitt atriði og viljum við í meiri hluta nefndarinnar koma inn á eitt atriði og skýra það frá okkar sjónarhóli en það var umræða um fjórða grein frumvarpsins sem fjallar um flutningsfyrirtæki við fengum þótti okkur mikilvægt virðulegi forseti í ljósi þeirrar umræðu sem við töldum að væri hér afar misvísandi mikilvægt að skýra okkar sjónarmið í málinu með framhaldsnefndaráliti því fengum við á fund okkar þá guðjón bragason frá sambandi íslenskra sveitarfélaga og guðmund inga ásmundsson frá landsneti en það vantar inn í þetta framhaldsnefndarálit að við fengum einnig fulltrúa iðnaðarráðuneytisins þá kristján skarphéðinsson og guðjón axel guðjónsson til fundar við nefndina eftirfarafrþ tólf hundruð og þrjú í frumvarpinu er lagt til að sett verði sú almenna regla að flutningsfyrirtækið eins og önnur sérleyfisfyrirtæki skuli ávallt vera í meirihlutaeigu opinberra aðila þannig verði lögbundið að slík starfsemi sé undir yfirráðum opinberra aðila og um leið að gætt sé lagasamræmis í tilefni af athugasemdum sem fram komu í annarri umræðu málsins tekur meiri hlutinn fram að ákvæði fjórðu grein frumvarpsins eru almenn og fella ekki úr gildi ákvæði til bráðabirgða tólf raforkulaga númer sextíu og fimm tvö þúsund og þrjú sem halda mun gildi sínu þar til alþingi tekur ákvörðun um annað bráðabirgðaákvæðið felur í sér að eigendum hlutafjár í flutningsfyrirtækinu er einungis heimilt að framselja hlutafé sitt til annarra hlutafjáreigenda í fyrirtækinu en ekki til aðila utan þess þá vill meiri hlutinn jafnframt virðulegi forseti benda á að þær breytingar sem gerðar eru í fjórða grein frumvarpsins á fyrstu málsgrein áttundu greinar raforkulaga breyta ekki ákvæðum sérlaga um einstök orkufyrirtæki hvað heimildir þeirra til sölu eignarhluta í landsneti varðar niðurstaða meiri hlutans er því sú að umrædd breyting feli ekki í sér yfirlýsingu um sölu á minnihlutaeign í landsneti hér er eingöngu um að ræða almenna breytingu á lagagrein í gildandi raforkulögum sem ætlað er að tryggja að lágmarki meirihlutaeign opinberra aðila í fyrirtækinu

þar sem kveðið er á um hvaða fyrirtæki eiga í landsneti ásamt bráðabirgðaákvæði öll þau fyrirtæki sem eiga í landsnet nú eru í hundrað prósent eigu opinberra aðila í ljósi þessa virðulegi forseti teljum við núna eftir þær atkvæðagreiðslur sem um garð eru gengnar að þetta mál verði núna samþykkt eftir þriðju umræðu óbreytt undir þetta ritar sú sem hér stendur sem er formaður nefndar og framsögumaður kristján þór júlíusson einar már sigurðarson guðni ágústsson ragnheiður e árnadóttir og björk guðjónsdóttir allt háttvirtir þingmenn virðulegur forseti klára katrínu en ái fer í næsta skjal